Die Partei der Regionen wir haben es gerade gehört hat ein Abkommen mit den Sozialisten. Mit anderen Worten Jetzt macht die EVP hier eine große Welle, bläst die Backen auf, macht hier eine Transparent Aktion für eine schöne Fotogelegenheit, während die Sozialisten hier Reden halten über die Situation in der Ukraine, für die sie sich eigentlich schämen sollten. Eine windelweiche Art zu reden und eine Beschönigung der Lage. Diese Art der Debatte wird der strategischen Dimension und auch der humanitären Dimension dieses Problems nicht gerecht. Die Ukraine ist ein großes Land mit 50 Millionen Menschen, sie liegt zwischen Russland, der Europäischen Union und dem Schwarzen Meer. Das Land stagniert seit 20 Jahren wirtschaftlich, demokratisch und sozial.

Ich glaube, dass die politische und die humanitäre Dimension heute im Vordergrund stehen müssen. Wir müssen sehen, dass bei den Wahlen im Oktober eine Chance für die Demokratie da ist. Nur, Herr Füle, die Wahlvorbereitungen laufen. Ich möchte von der Kommission und vom Europäischen Auswärtigen Dienst sehr exakt wissen, wie sie das umsetzen wollen, was Sie gerade gesagt haben, nämlich die genaue Beobachtung der Vorbereitungen und der Wahlen selber. Ich wünsche mir, dass unsere beiden Gäste, Hryhorij Nemyria und Jewgenia Timoschenko, heute aus dieser Debatte mehr mitnehmen als den üblichen Streit zwischen links und rechts. Frau Timoschenko wünsche ich insbesondere, dass ihre Mutter jede medizinische Behandlung bekommt, die sie braucht.